Panie Przewodniczący!

Jak każdy kompromis nie wszyscy są z niego zadowoleni, tym niemniej otrzymaliśmy instrument, dzięki któremu możemy, bardziej dyscyplinując finanse publiczne, uzdrawiać gospodarkę państw strefy euro, ale też, co najważniejsze, udało nam się uniknąć powstania instytucji i decyzji politycznych, które powodowałyby powstanie dwóch unii w Europie. W szczególności za ten drugi wysiłek, za tę inicjatywę,